În caz de catastrofe naturale, sau urmare a efectelor acestora, femeile riscă să moară de 14 ori mai mult decât bărbații. O primă explicație o găsim în statisticile care arată că 70 dintre persoanele cele mai sărace ale lumii sunt femei, pentru că lucrează cu precădere în agricultură, 85 din persoanele care mor în urma dezastrelor naturale generate de schimbările climatice sunt femei, 75 dintre refugiații din motive de mediu sunt femei. Tot femeile sunt cele mai probabile victime nevăzute ale războaielor pentru resurse și ale violențelor cauzate de schimbările climatice. Pe de altă parte, femeile sunt discriminate în ceea ce privește accesul la resurse și tehnologii, la servicii de orice fel, inclusiv la medicamente. În cea mai parte, femeile nu dețin proprietăți asupra pământului, nu pot obține credite și, mai ales, nu au putere de decizie. Acestea sunt câteva din motivele pentru care femeile sunt mai puțin capabile să se adapteze la schimbările climatice. Consider că, abordând această temă, nu lansăm o competiție între politicile de egalitate între femei și bărbați și cele climatice, ci este nevoie să găsim soluțiile cele mai adecvate pentru a avansa concomitent în aceste domenii. Felicit raportoarea și susțin propunerea de realizare a unor baze de date pe genuri în fazele de evaluare sau de lansare a proiectelor.